Señor Presidente, este Parlamento Europeo cumple con su deber de hablar cada vez que se plantean desafíos a la calidad de la democracia en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, porque es un problema europeo. Vela por que los denominados criterios de Copenhague, el respeto del Estado de Derecho, el imperio de la ley y la independencia de un poder judicial capaz de garantizar los derechos fundamentales de los europeos se cumplan en cada uno de los Estados miembros, no solamente en el momento de la adhesión, sino a partir de la adhesión. Y por eso suscita preocupación que, en Bulgaria, haya tenido lugar un grave atentado contra Ahmed Dogan, líder del MRF, un partido político de la oposición, mientras daba un mitin, a la vista de todo el mundo.

Esto nos está diciendo que no podemos relativizar estos hechos, como se ha hecho desde alguna esfera del Gobierno. Y, por tanto, tenemos la obligación de llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer el poder judicial en Bulgaria y escrutar la integridad del poder judicial, la independencia y la calidad de cada uno de sus miembros, en particular, en los estratos superiores, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo Superior de Justicia.

de los organismos internacionales, preocupados por la situación democrática y la separación de poderes en Bulgaria, como lo demuestran los informes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Todos tenemos la obligación de mostrar preocupación. No es un problema búlgaro, es un problema de los ciudadanos búlgaros, en cuanto ciudadanos europeos, y, por tanto, es un problema de todos los ciudadanos europeos, y es un problema para este Parlamento Europeo.